Io apprezzo tutti gli interventi, ma vi ricordo che stavamo discutendo dell'approvazione dell'ordine del giorno.

Dicevamo, mercoledì c'è una dichiarazione del Presidente della Commissione sul Libro bianco sul futuro dell'Unione, sarà aggiunta come primo punto all'ordine del giorno. Secondo, la relazione dell'onorevole Jáuregui Atondo sulla e democrazia nell'Unione europea potenziale e sfide è rinviata alla tornata di marzo II.